Cela est complètement anormal puisque nous voulons vérifier les liens ou les conflits d'intérêts entre les négociateurs et les laboratoires pharmaceutiques.

Qui est responsable les laboratoires où les États membres?